Aber das müssen wir natürlich auch dem Europäischen Rat sagen, der in einigen Fragen doch in Durban nicht so engagiert dabei war, wie ich mir das gewünscht hätte.

Herzlichen Dank an Sie und Ihre Equipe. Immerhin ist das jetzt die Grundlage für ein globales Klimaübereinkommen, an dem wir dann in den nächsten Jahren bis 2015 sehr engagiert arbeiten müssen.

Das sind leider nur 15 Prozent geblieben. Aber immerhin kann man feststellen, dass wir heute in der Lage sind, zu sagen, dass sich die Klimaweltkarte sehr wohl verändert hat.

Das ist jetzt in Durban besser geworden. Wir haben also eine neue Weltordnung, an der die Kommission sehr wohl und sehr engagiert mitgearbeitet hat. Wir werden jetzt alle in eine Richtung fahren müssen, das geht gar nicht mehr anders. Der eine oder andere wird dann langsamer sein. Ich vergleiche das ganz gerne mit einem Tunnel, dessen Ende wir sehr wohl kennen, dessen einzelne Stationen und Haltestellen wir aber noch ausbauen müssen.

Sie waren ein wichtiger Stein in Durban.

Sie haben da wichtige Meilensteine gesetzt, und wir werden Sie auf diesem Wege gerne weiter unterstützen.